Frau Präsidentin! Die gute Zusammenarbeit mit den EWR und EFTA Staaten liegt uns sehr am Herzen. Wir haben da eine privilegierte Beziehung, die wir auch sehr positiv weiterentwickeln möchten. Aber das bedeutet auch, dass wir uns auf beiden Seiten an die bestehenden Verträge halten, und wir haben natürlich als Europäisches Parlament, als Europäer auch darauf zu achten, dass keine Diskriminierung innerhalb der Staaten der Europäischen Union eingeführt wird, sei es über Auslegung von Vertragstexten oder in anderer Art und Weise.

Was für uns nicht akzeptabel ist, ist, dass eine Unterscheidung getroffen wird zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen den Bürgern und Bürgerinnen von acht Staaten der Europäischen Union und den anderen Staaten der Europäischen Union.

Wir sind alle gleich, und wir haben alle gleich behandelt zu sein. Deswegen akzeptieren wir nicht, dass hier eine Unterscheidung gemacht wird. Die Bestimmungen des Artikels 10 des Abkommens von 1999 beziehen sich auf Beschäftigte und selbständige Personen der Europäischen Gemeinschaft. Das steht in den Verträgen, und wir bitten darum, und wir müssen auch darauf bestehen, dass die Bürger der Europäischen Gemeinschaft gleich behandelt werden.